Domnule președinte, în primul rând nu fă rău, este un vechi dicton medical, iar eu sunt medic, medic de urgență, așa că atât timp cât ne găsim în fața unui produs care nu este verificat și ridică mari semne de întrebare în ceea ce privește eficiența și siguranța alimentară, lucrurile sunt mai presus de orice fel de dubiu. Mi se pare de altfel ipocrită compararea cu vaccinurile, soluții medicamentoase folosite de zeci de ani care și au dovedit eficacitatea în contextul unor epidemii preexistente, cu ceva nou introdus pe piață, pe care nu l știe nimeni, nu l a verificat nimeni și care nu previne nicio catastrofă în acest moment.

Vă cer să analizăm cu mare atenție și astfel de soluții să nu treacă niciodată, pentru că atât timp cât există vreun risc pentru viața cetățenilor europeni, noi, cei trimiși aici în mod democratic, trebuie să ne opunem.